Monsieur Higgins peut être ne m'a t il pas entendue, mais il y avait un tel bazar au début qu'il est excusable, et Mme Malmström l'a répété il est clairement établi que, l'Agence ayant un rôle de certificateur, elle ne peut en aucun cas enquêter sur les accidents, puisqu'elle ne peut pas être juge et partie, mais elle doit pouvoir avoir accès aux informations nécessaires aux tâches de certification et faire bénéficier l'enquête de sécurité de son expertise. Monsieur Mato Adrover, je regrette ce que j'ai cru comprendre que votre délégation s'abstienne sur ce texte car il améliore fortement ce que vous dénonciez à juste titre, c'est à dire le manque d'information, l'incertitude des familles. Et quant au fait d'avoir à céder en première lecture, les rapporteurs fictifs pourront vous dire la même chose que moi je tiens à vous dire que le Parlement n'a cédé absolument sur rien, et les vues du Parlement ont prévalu sur tous les sujets du texte. Je suis très heureuse que ce texte, qui concerne comme l'a dit M. Kühn des vies humaines, fasse consensus parmi les groupes politiques, et j'espère que cela se traduira demain par un vote large en faveur de ce rapport. Nous pourrons ainsi confirmer le rôle moteur du Parlement européen en matière de protection de ses citoyens, et donc avoir une Europe qui protège.